Toliko bilijuna dolara ili eura, toliki milijuni radnih sati znanstvenika idu u ratne svrhe. Iskoristimo to za izgradnju mira.

Europski zeleni plan nije adekvatna politika i mi moramo gledati mnogo dublje i dalje.